Auch ich möchte zunächst einmal der Berichterstatterin ganz herzlich danken für ihren Bericht, der wieder einmal sehr gut geworden ist.

Auch jetzt geht es wieder um Menschenrechtsverletzungen und die zunehmende Einschränkung von Grundrechten und Freiheiten.

Gleichzeitig zeigt uns die Türkei, dass sie die EU in ihrer Gesamtheit und Integrität eben nicht anerkennt.

Überhaupt existiert die Republik Zypern für die Türkei ja nicht. Die Europäische Union besteht für die Türkei aus 26 Mitgliedstaaten.

Durch das andauernde Hinauszögern der Ratifizierung des Rückübernahmeabkommens mit immer neuen Zusatzforderungen an die Europäische Union versucht man, uns mit der illegalen Massenzuwanderung über das Hoheitsgebiet der Türkei unter Druck zu setzen und Visaliberalisierungen zu erzwingen. Ja, die Türkei ist ein wichtiger Partner der Europäischen Union. Dazu stehe auch ich in wirtschaftlicher Hinsicht, in außenpolitischer Hinsicht, in sicherheitspolitischer Hinsicht.

Denn in die Lebenswirklichkeit würde die Türkei unsere europäischen Standards nicht übertragen.

Ich bin auch nicht bereit, für eventuelle Erdgaslieferungen über ein eventuelles Nabucco meine europäische Seele zu verkaufen.